Hvala lepa. S pristankom na marakeško deklaracijo so se na stežaj odprla vrata vstopa še več, še večjega števila ilegalnih migrantov. Prvi kanal, ilegalnih ekonomskih migracij pod krinko legalnosti je uvažanje Šiptarjev v Slovenijo, kar je začel gospod Cerar in njegova vlada. Kako in kakšni rezultati tega so, lahko vidimo po zadnjem zapisu, ko so mladi Kosovarji pretepali celjske dijake, jih izsiljevali in tako naprej. Drugi kanal ilegalnih, ekonomskih migracij, ki so pod krinko legalnosti, pa gre preko univerz, še posebej privatnih, torej študentskih viz ali preko slamnatih podjetij oziroma delovnih viz. Vse več je podatkov, da tujci z Bližnjega vzhoda Turčije, Pakistana, Indije, ustanavljajo ali kupujejo v Sloveniji podjetja, ki so brez zaposlenih. Ta podjetja imajo samo naslov, je slamnato ali speče podjetje, na zavodu za zaposlovanje pa potem prijavijo potrebe po delavcih, ki govorijo tamkajšnje jezike oziroma, recimo za, kuharja za indijsko kuhinjo, za afganistansko kulinariko in podobno. Ti novi študentje ali delavci odhajajo potem ali naprej na zahod ali pa se zaposlujejo pri nas za minimalno mezdo v raznih skladiščih podjetij, se prijavijo na en naslov za stalno prebivališče, kjer jih je potem na tem naslovu deset, dvajset, trideset ali več, zaprošajo za socialne pomoči in seveda dobijo, potem pa pripeljejo še svoje sorodnike oziroma ženo, ki mogoče niti ni žena, pa otroke, ki mogoče niti niso njihovi otroci, kajti v državah tretjega sveta se da za, denar kupiti popolnoma čisto vse. In seveda stalni naslov jim omogoča tudi, volitve na lokalnih volitvah, zaenkrat. Sprašujem, gospod premier: "A se zavedate teh goljufij, ki se dogajajo? A se zavedate tega navala tujcev v Slovenijo, ki uničujejo slovensko nacionalno bit, ki se borijo za svoj status in prevzemajo ta status avtohtonim prebivalcem in avtohtonim državljanom? In ali se zavedate, kaj počno, zavodi za zaposlovanje in kaj počno socialne službe, ki skrbijo za te ljudi, ne skrbijo za lastne državljane?" In me zanima, kakšni bodo ukrepi z vaše vlade proti tej obliki kriminala in tej obliki ilegalne migracije.